Señor Presidente, señor Comisario, antes de hacer la pregunta leí atentamente los precedentes y cuáles habían sido las posiciones que el Parlamento había tomado sobre estas cuestiones.

En esa Resolución, señor Comisario, el Parlamento era favorable a estas ayudas, a abordar los problemas específicos que tienen en sus finanzas públicas los Estados más golpeados por la crisis financiera, expresaba rotundamente su solidaridad, sobre todo con los Estados que acaban de llegar más recientemente a la Unión, pero, al mismo tiempo, señor Comisario, el Parlamento decía claramente que esas ayudas debían estar condicionadas y señalaba cuatro criterios,

por otra, que se respeten los sistemas de seguridad social y el crecimiento sostenible en tercer lugar, que no se abandone una política de pleno empleo de calidad y, en cuarto lugar, que se luche contra el cambio climático.

reducción a la mitad de las subvenciones de los enfermos...

Comisario, ante esta realidad, el Parlamento quiere, al menos, que nuestro silencio no sea interpretado allí —como está siendo interpretado— como que imponemos estas medidas al menos no deberíamos ser cómplices de esa interpretación de que es Europa quien agrede a esas capas de población más necesitadas. Y si es posible, señor Comisario, debemos evitar que el ajuste lo paguen los más débiles.